Hvala za besedo. Lep pozdrav gospodu ministru. Zdaj, nekje bom začel, tam, kot sem končal, nekje v petek na Odboru za finance pri amandmaju, in sicer na pregradi, preučuje velenjsko Družmirsko jezero. Vemo, na to na to pregrado se odlaga material, ki nastaja pri proizvodnji energije v TEŠ-u, plus tega pa je bilo predvideno tam odlaganje materiala, ki bi nastal pri, izdelavi oziroma pri izgradnji tretje razvojne osi. Zdaj, vemo za to razvojno osjo se malo zamuja, problem pa je, da se ta nasip, bi rekel, oža in s tem se tudi povzroča, bi rekel, poplavna ogroženost mesta Šoštanj pa tudi dolvodno. Zdaj, nekje se, bi rekel, to pomanjkanje materiala, se je lansko leto nadomestilo z materialom, ki je bil prepeljan iz te, bi rekel, logističnega centra v Arji vasi. Se je pa zgodil vmes, bi rekel, neki neljubi dogodek, da bila tudi prepeljana zemlja iz enega od vrtcev v občini Celje, se pravi iz vrtca Hudinje, in ta je bila prepeljana brez vseh vednosti in brez vseh soglasij. Zdaj, vemo, da v Celju še kaj nekaj, bi rekel, te zemlje, ki je pa, bi rekel, okužena s težkimi kovinami in ena takšna, bi rekel, deponija zemlje je ob, vzdolž cinkarni, ki je ki je nastala ob nadgradnji, bi rekel, železniške povezave in je tam, bi rekel, gre za ogromne količine zemlje in se zdaj pojavlja v medijih, da se predvideva, da bi se ta, bi rekel, sporna zemljina predelala v, bi rekel, neki rabljeni material in bi se odložila na tem pregradi, med Velenjem in Šoštanjem. Zdaj pa jaz ministra sprašujem konkretno. V kateri fazi pridobivanj dovoljenj je izbrani izvajalec, če veste, ali ima izbrano podjetje ustrezno tehnično znanje ali ima reference? Kakšen način monitoringa nad izvajanjem del predvidevate? Pa še nekaj me zanima, kakšen ukrep predvidevate, da bi se tak dogodek, ki se je zgodil pri tem dovozu nevarna oziroma sporne zemlje iz, enega vrtcih v Celju, preprečil. Hvala.